Aber wie Sie wissen, bedarf es auch der entsprechenden Mitwirkung sowohl von Irland als auch vom Vereinigten Königreich. Die bisherigen Indikationen, die ich von beiden Ländern erhalten habe, signalisieren eindeutig, dass beide Länder ein Interesse haben, dieses Programm fortzuführen, und daher wir selbstverständlich auch.